Il est temps de reprendre le contrôle de nos données pour garder le contrôle de nos vies. Ouvrons les yeux. Accepter que nos données soient exploitées à des fins de profilage et de ciblage politique ne serait pas seulement une défaite individuelle, mais une abdication collective.

À l'heure où la vérité elle même est menacée par la multiplication des infox, notre liberté d'opinion est liée à la connaissance claire que nous avons de qui s'adresse à nous et dans quel but. Souhaitons nous que l'homo numericus reste un citoyen libre? Alors tout contenu politique doit pouvoir être identifié comme tel et nous devons savoir qui en est à l'origine. C'est vraiment le minimum et c'est urgent.